þekkingu á sviði jarðvarma og höfum haft um árabil það er ekkert nýtt það skiptir hins vegar öllu máli á hvaða forsendum mismunandi átök í gangi það verður bara að segjast alveg eins og er á hvaða forsendum þetta er gert

að snúa hinum stóru viðskiptaveldum sem byggja á mjög skýrum gróðaforsendum yfir í einhvers konar félagsleg apparöt

við íslendingar getum sem hluta af þróunarsamvinnu og þróunarstarfi miðlað af okkar jarðvarmaþekkingu án þess að þar séu risafjárfestar sem ætla að græða á því um þetta snýst málið á forsendum hverra hvað er gert hverjir fái að eigna sér þekkinguna hverjir fái að miðla henni og hverjir fái að græða á henni heimamenn á eigin forsendum til að byggja upp sín samfélög eða þeir sem fara með gróðann úr landi